frú forseti ég mæli fyrir

vatnalögin sem hér eru síðar á dagskrá eigi að síður frú forseti þrátt fyrir það með tilliti til þess að tilgangur þessarar umræðu er fyrst og fremst að koma þessu máli í þokkalegum friði til nefndar sem síðan fjallar um það og með tilliti til þess að það er langt liðið á nóttu þá ætla ég einungis í örstuttu máli að gera grein fyrri helstu efnisatriðum frumvarpsins sem má skipta í fjóra þætti í fyrsta lagi er lagt til að verndar og nýtingaráætlun gildi til tólf ára en á fjögurra ára fresti taki alþingi í formi þingsályktunar afstöðu til flokkunar virkjunarkosta fallvatna og háhitasvæða á landinu þannig er lagt til að virkjunarkostir og svæði séu flokkuð í ár á flokka það er nýtingarflokk biðflokk og verndarflokk frumvarpið heimilar stjórnvöldum en skyldar þau ekki til að veita leyfi til orkuvinnslu vegna þeirra virkjunarkosta sem falla í nýtingarhluta áætlunarinnar verndar og nýtingaráætlunin felur því ekki í sér afstöðu þingsins til þess hvaða virkjunarkostir skulu nýttir á tímabilinu heldur eingöngu hvaða virkjunarkostir geti farið í hefðbundið leyfisveitingaferli og hvaða virkjunum sé heimilt að gera ráð fyrir í skipulagi sveitarfélaga hins vegar er aftur á móti gert ráð fyrir því að áætlunin sé bindandi við gerð skipulagsáætlana meginreglan er því að innan fjögurra ára frá samþykkt verndar og nýtingaráætlana þurfi sveitarstjórnar að breyta svæðis aðal og deiliskipulagsáætlun til samræmis við hana en frá þessari meginreglu er þó gerð sú undantekning að sveitarstjórn er heimilt að fresta ákvörðun um landnotkun samkvæmt verndar og nýtingaráætlun í allt að tíu ár í öðru lagi er gert ráð fyrir að áður nefnd þingsályktun hafi skýra stöðu að lögum og að hún bindi hendur stjórnvalda við leyfisveitingar gerð skipulagsáætlana og liggi til grundvallar ákvarðanatöku um friðlýsingu landsvæða einn þriðja lagi er kveðið á um að faglegur undirbúningur að síðari verndar og nýtingaráætlunum verði í höndum ráðgefandi verkefnisstjórnar sex manna gert er ráð fyrir að sú stjórn dreifi sér líkt og fyrri verkefnisstjórnir á stjórnvöld og stofnanir sem eru starfandi og hafi víðtækt samráð við frjáls félagasamtök hagsmunaaðila og aðra þá sem leita getur þurft til í fjórða lagi hefur frumvarpið að geyma ákvæði um undirbúning að tillögu að verndar og nýtingaráætlun fyrir hvert tólf ára tímabil þannig er lagt til að verkefnisstjórn byggi faglegt mat sitt á vinnu faghópa á upplýsingum sem fyrir liggja um þætti sem taka skal tillit til í slíkri verndar og nýtingaráætlun og beiti við það samræmdum viðmiðum og almennt viðurkenndum aðferðum verkefnisstjórninni er ætlað að leita eftir samráði og faglegri aðstoð hjá viðkomandi stofnunum og stjórnvöldum ríkis og sveitarfélaga félagasamtökum hagsmunaaðilum og öðrum aðilum þegar niðurstaða faghóps liggur fyrir ber verkefnastjórn að vinna drög að tillögum um flokkun virkjunarkosta og afnám virkjunar og verndarsvæða í samræmi við flokkunarniðurstöðurnar það er rétt að geta þess að hvað gagnaöflun varðar er miðað við að verkefnisstjórn leiti umsagnar umhverfisstofnunar og fornleifaverndar ríkisins um hvort fyrirliggjandi gögn varðandi einstaka virkjunarkosti séu nægjanleg til að meta þá þætti sem á að taka tillit til í slíkum áætlunum þá er mikilvægt að leggja áherslu á það hér að taka verður mið af því að um heildstætt frumvarp er að ræða en ekki um mat á umhverfisáhrifum vegna framkvæmda líkt og fara fram á grundvelli laga númer hundrað og sex tvö þúsund um mat á umhverfisáhrifum það er ekki gerð sambærileg krafa um gagnaöflun í tengslum við vinnu verkefnisstjórnarinnar og fagaðila eins og er gert við mat á umhverfisáhrifum þegar kynningar og samráðsferli er lokið leggur verkefnisstjórn fyrir ráðherra rökstuddar tillögur um flokkun virkjunarkosta og afmörkun landsvæða í samræmi við flokkunina ráðherra tekur svo tillögur verkefnisstjórnar til skoðunar og gengur frá tillögum um verndar og nýtingaráætlun ef lagðar eru til breytingar á tillögum verkefnisstjórnar þá skal leita umsagnar um þær og kynna almenningi áður en tillaga að verndar og nýtingaráætlun er lögð fram á alþingi frú forseti þessu frumvarpi er ætlað að skapa lagaumgjörð um þá vinnu sem hefur farið fram síðasta rúma áratuginn við undirbúning að rammaáætlunum um nýtingu vatnsafls og jarðvarma og sömuleiðis að skýra stöðu hennar gagnvart stjórnvöldum til hliðsjónar við gerð skipulagsáætlana og veitingar opinberra leyfa þar með talinna rannsóknar nýtingar og virkjunarleyfa þá er eins og fram hefur komið í þessari stuttu framsögu frumvarpinu ætlað að skapa grundvöll fyrir áframhaldandi vinnu við mat og flokkun á virkjunarkostum að þessu sögðu frú forseti mælist ég til þess að þessu frumvarpi verði vísað áfram til annarrar umræðu og háttvirtur iðnaðarnefndar